Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, chers collègues, je me félicite de la prise de conscience par la Commission de la nécessité de mettre en place une coordination des autorités pratiquant les fonctions de garde côtes au niveau européen. Depuis 2011, je demande la coordination des différentes autorités qui gèrent nos côtes. Nous avons identifié 316 autorités civiles et militaires qui s'occupent de cette gestion des côtes et des frontières maritimes européennes.

Ces défis appellent des actions de prévention et des réponses rapides, efficaces et européennes lors des crises en mer. Grâce à la coopération des trois agences européennes, nous favorisons les actions conjointes et l'échange d'informations. Le corps européen de garde frontières et de garde côtes respecte la souveraineté des États membres c'est important et renforce la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne. Grâce à la refonte de Frontex, nous répondons aux attentes de nos concitoyens qui, aujourd'hui plus que jamais, demandent une Europe efficace, lisible, solidaire et sûre.